Izvolite. Ja, hvala lepa, predsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Povedanega je bilo že kar nekaj, pa mi dovolite, da za začetek malo za šalo, malo za res odgovorim kolegu Liscu na nagradno vprašanje za pivo . Namreč, izzival je kolegice in kolege, da naj naštejejo vsaj tri ustavne sodnike, ki sodijo v tako imenovano desno provenienco, rečemo temu. Pa bom tri naštel, lahko bi jih več sicer. Pa vendarle. Prvi je gospod Mozetič. Bil je poslanec SKD, Slovenskih krščanskih demokratov . Drugi gospod, Jan Zobec. Verjetno ga poznamo . In pa gospod Mitja Deisinger . Onadva sta bila podpisnika kandidature gospoda Arharja za župana Ljubljane, se pravi kandidata SDS, SLS, NSi. Toliko. Malo za šalo, malo za res. Zdaj pa preidimo k bistvu. K današnji temi. Jaz osebno moram pohvaliti predlog, ki ga je uspelo pripraviti ministru Pikalu in pa ekipi. Namreč, dejstvo je, da ne glede na to, kako je sestavljeno Ustavno sodišče, mislim, da je prav, da odločbe Ustavnega sodišča spoštujemo. To je dejstvo. Sodišče je treba spoštovati in tudi Ustavno sodišče in iz tega vidika jaz mislim, da kljub temu , da sem imel marsikdaj pomislek o določenih sodbah, je to potrebno spoštovati. To je nad nami. Tudi to konkretno sodbo glede financiranja zasebnih šol. Ministru je uspelo pripraviti predlog, ki na eni strani, upam si trditi, izpolnjuje odločbo Ustavnega sodišča in na drugi strani ščiti naš javni šolski sistem, ki je, spoštovane kolegice in kolegi, zelo kvaliteten. To potrjujejo tudi primerjalne analize. Je zelo kvaliteten in je med vsem vsem dostopen. Vsem našim državljankam in državljanom . In to je zelo zelo pomembno. To je bistveno. javni šolski sistem je razpreden po celotni državi, ne glede na to, ali živimo v Ljubljani a živimo v Spodnji Kungoti , lahko obiskujemo javne šole, je dostopen za vse, ne glede na versko prepričanje, ideološko prepričanje in tako naprej . In sledi ustavnim vrednotam. Kot rečeno, s tem predlogom smo uspeli zaščititi javni šolski sistem in hkrati zadostiti odločbi Ustavnega sodišča. Kar je še pomembneje, predlog sprememb Zakona o financiranju in organizaciji vzgoje in izobraževanja, je bil tudi koalicijsko usklajen in soglasno sprejet na vladi. Tako da jaz sem prepričan, da bo to potrebno podporo dobil tudi v Državnem zboru. Me pa preseneča, ne, da sploh predstavniki desnice, že kar vnaprej skušajo ugotoviti, da ta sodba ni v skladu mislim, da ta predlog ni v skladu s sodbo Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je bilo jasno, pa bom citiral, da ne bom govoril na pamet, odločbo, namreč dilema je v tem, a govorimo samo o obveznem delu ali tudi razširjenem delu javnega programa. Pa bom prebral dvajseto točko obrazložitve sodbe: "Pravica do svobodnega izobraževanja iz prvega odstavka sedemindvajsetega člena Ustave je omejena na ravni osnovnošolskega izobraževanja. V skladu z drugim odstavkom sedeminpetdesetega člena Ustave je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev ." Ker koristi od obvezne osnovne izobrazbe nimajo le učenci sami, temveč posameznikova osnovna izobrazba hkrati služi javni koristi, je Ustava predvidela tudi njeno javno financiranje . S tem pa je učencem zagotovila pravico do brezplačnega obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Ker je Ustava to ustavno pravico učencev povezala z njihovo ustavno dolžnostjo, se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. V modernih demokratičnih družbah se obveznost razlaga ozko, saj se nanaša le na zakonsko določeno vsebino izobraževalnega programa, ne pa tudi na izobraževalne institucije, ki ta program izvajajo . Drugi odstavek sedeminpetdesetega člena Ustave zato učencem zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja in ne glede na to, ali ga izvaja javnopravni ali zasebnopravni subjekt . Evo, to je to. temu je pritrdila tudi , ja, verjamem, da vam je smešno, ampak ni smešno, to so dejstva, a veste. temu je pritrdilo tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, in sicer iz drugega enajstega dva osemnajst ko se je, ko je bilo vprašano ravno o tem, ali se govori tukaj o obveznem ali tudi razširjenem programu, in je bil odgovor jasen. ne bom zdaj celega citiral in tudi polno financiranje samo malo, samo sekundo , vendar pa je treba poudariti, da so pobudniki v zadevi številka, pogovarjali le o obsegu državnih sredstev za financiranje delovanja osnovnošolskega izobraževanja. V tem okviru je Ustavno sodišče v odločbi presojalo le prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena ZOFI v delu, ki se nanaša na obvezni javno veljavni program osnovnošolskega izobraževanja in le z vidika drugega odstavka sedeminpetdesetega člena Ustave. In tako naprej. Skratka, mislim, da tukaj dileme ni, da je jasno, da govorimo o obveznem delu osnovnošolskega izobraževanja. Vi izpostavljate vprašanje izbire .. Sigurno vsak otrok ima pravico do izbire. Navkljub temu, da je zelo majhen delež otrok vpisan v zasebne osnovne šole . Ampak možnost izbire ne pomeni, da je, če se nekdo odloči za neko drugačno, nadstandardno varianto, da mora biti vse brezplačno oziroma zagotovljeno financiranje s strani države. Jaz pa verjamem, ne , sploh glede na to, da je kar nekaj teh šol katoliških in da vemo, da so , da, da je katoliška cerkev dobro instituirana, ima svoje nepremičnine , denar in tako naprej, da ne bodo teh dodatnih, kot vi pravite, stroškov prevalili na učenca, ampak da bodo zagotovili neka dodatna sredstva za tisti del programa, ki je povezan z njihovimi vsebinami. tako da tukaj jaz mislim, da je skrb odveč. Kot rečeno, še enkrat, pa, danes govorimo predvsem o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča in, spoštovane kolegice in kolegi, po zagotovilih ministrstva in ministra Pikala je s tem predlogom sprememb Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja to tudi, temu tudi zadoščeno. Bi pa še enkrat rad poudaril, pogovarjajmo se raje o javnih šolah, o tem , kako javne šole v Sloveniji, ki so odlične, še izboljšati, v proceduro bo šel zdaj postopek priprave nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju, ker bo veliko možnosti debate o izboljševanju kvalitete osnovnega, javnega osnovnega šolstva na Slovenskem. pred nekaj tedni je bil sprejet ukrep, ki brezplačne učbenike prenaša tudi v drugi razred, in jaz sem prepričan, da bi na teh stvareh mogli intenzivno delati, da bo šola prinašala še manj stroškov staršem, kljub temu da javne osnovne šole nimajo šolnin in so brezplačne, pa vendarle obstaja še vedno kar nekaj stroškov, ki ki padejo na pleča oziroma ramena staršev, in naša naloga bi morala biti v tej smeri, da se te stvari izboljšajo . Nihče pa ne nasprotuje temu, da so kot neko dopolnilo prisotne tudi zasebne osnovne šole. Jaz bi samo prosil, da gojimo neko strpno debato in da pridemo skupaj do rešitve, ki jo predvsem dobra za naše učence in učenke , za naše državljanke in državljane. Pa ne glede na to, od kje prihajajo, kakšnega veroizpovedi so in tudi konec koncev kakšne nacionalnosti so. Hvala lepa . Hvala, gospod poslanec, za predstavitev vašega stališča.